Ze weten op basis van welke overwegingen wij ook besluiten nemen die hen rechtstreeks aanbelangen in hun dagelijkse leven. Precies om die reden vind ik het erg goed dat de Europese Commissie met een voorstel gekomen is rond transparantie in de Europese risicobeoordeling in de voedselketen.

Als beleidsmakers hebben we wel meer dan één verantwoordelijkheid alleen. Hoewel volledige openheid in sommige gevallen wenselijk is, zijn er ook bepaalde procedures waarbij totale transparantie zonder twijfel ook risico's kan inhouden.

In de mondiale industrie zijn er steeds kapers op de kust. Concurrenten liggen op de loer en informatie is meer dan ooit macht. Als we dus onze eigen Europese bedrijven willen steunen en de werkgelegenheid die ze bieden vrijwaren, dan is hun de verplichting opleggen om onmiddellijk alle geheimen openbaar te maken wel het laatste wat we volgens mij moeten doen.